La subvención no es una vía general a la competitividad, pero convertir el carbón europeo en competitivo a través de la subvención sí es, en primer lugar, estratégicamente necesario, porque el 60 de la energía europea es importada y del 40 gran parte es nuclear que mucha parte de esta Cámara no la quiere y, en segundo lugar, por la evolución del precio cada vez está más cerca el precio europeo del carbón del precio internacional.

Pregúntense si todo el carbón que importa la Unión Europea incorpora los costes sociales y de seguridad de las explotaciones que incorpora el propio carbón europeo. ¿Ese es el modelo que muchos de ustedes quieren para Europa?

¿Eso mismo lo rechazan para el carbón europeo? Cuanto más largo sea el plazo, mejor para introducir las tecnologías limpias de combustión y almacenamiento que ya existen en la Unión Europea. Sin carbón europeo, si hacemos que se cierren las minas europeas, no habrá ningún incentivo para seguir reduciendo las emisiones de las térmicas, que seguirán quemando carbón importado y produciendo CO